Aceste bariere îi afectează în egală măsură atât pe lucrătorii migranți, cât și pe resortisanții statului membru destinație, întrucât aceste bariere favorizează dumpingul social. Având în vedere că anul 2013 este Anul european al cetățeniei, salut lansarea aplicației de colectare on line OCS, ce a fost dezvoltată de Comisie prin programul ISA și care va permite începând cu 1 aprilie 2012 semnatarilor unei petiții și ai unei inițiative cetățenești să utilizeze în mod securizat aceleași formulare on line standard. O felicit pe doamna raportor Adina Vălean pentru raportul domniei sale.